K tomu zraňujícímu příkladu, který přednesl on, bych přidal ještě jeden.

Tento naprosto šokující příklad jen dokládá to, jak je nezbytné skutečně regulovat i obsah těchto informací, které jsou v digitálním věku šířeny naprosto nepřehledně a mají na svobodném internetu vlastně prostor k tomuto šíření. Já vím, že je velmi složité zasahovat do svobody internetu.

Na druhou stranu v okamžiku, kdy máme na zřeteli takto zranitelné skupiny dětí a dospívající mládeže, si myslím, že bychom měli postupovat, jak naznačil pan komisař.